Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo che, per quanto mi riguarda, dovrebbe investire di più su due punti chiave di quest'Unione europea, vale a dire la lotta al cambiamento climatico e il sostegno all'occupazione giovanile. Abbiamo bisogno di un impegno più solido e costante in questi due settori, che io ritengo chiave, e soprattutto spero che la Commissione sia coraggiosa nel rispettare la volontà espressa nelle dichiarazioni durante le negoziazioni. Questi sono i punti chiave del futuro e spero che queste negoziazioni, anche riguardo al quadro finanziario pluriennale, ne tengano conto. Quello che è avvenuto in Italia in questi giorni, con il crollo di un viadotto l'ennesimo purtroppo ci dimostra che la lotta ai cambiamenti climatici ci appartiene più di quello che noi pensiamo, e soprattutto che dobbiamo investire nella prevenzione, per una politica forte e condivisa di cui l'Europa si deve fare promotrice. Apprezzo, dall'altra parte, i tagli concordati alla Turchia. Questo lo dico perché noi dobbiamo sostenere la società civile che vuole lottare per la democrazia. Non ci possiamo permettere di finanziare regimi guerrafondai, per quanto mi riguarda. Sosterrò dunque l'accordo raggiunto, nonostante la negoziazione dimostri ancora una volta come è difficile trovare da una parte l'equilibrio per un'Unione che vuole rispettare il proprio bilancio e, dall'altra, gli Stati membri che si trovano nelle difficoltà di dover rispettare questi vincoli. Ritengo che in questo dobbiamo invertire la rotta.